Señor Presidente, los productores de tomates de Canarias, de Murcia, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, todos ellos productores comunitarios, necesitan que la Comisión actúe de forma decidida ante una situación injusta que les está causando graves daños.

Además, no hay que mirar sólo al 2007, también al 2010. Sabe bien la Comisión que los productores de tomate españoles tienen que competir con los marroquíes en condiciones discriminatorias, asumiendo unos costes de producción mucho más elevados como consecuencia de la exigente normativa europea en cuanto a estándares de calidad y seguridad alimentaria o laborales, o de limitaciones fitosanitarias que no se exigen a terceros países. Aun así, nuestros productores, con enorme esfuerzo y apostando por la calidad, siguen trabajando con ahínco para salvar sus cultivos. Pero lo que es inaceptable es que la Comisión ignore el mal funcionamiento del régimen de precios de entrada, cuya complejidad favorece el fraude, como así ha puesto de manifiesto la propia OLAF, y que la Comisión mire hacia otro lado ante el incumplimiento de los contingentes de tomates acordados con Marruecos. No es suficiente que la Comisión nos diga que la vigilancia compete a los Estados miembros. Si éstos incumplen sus obligaciones, la Comisión tiene que actuar.

La Comisión quiere que aprobemos un nuevo acuerdo con Marruecos. No cuente con nosotros mientras no nos garanticen que el sistema de precios se va a variar de forma que las producciones marroquíes no sigan compitiendo de forma desleal con los productos españoles.